Hvala lepa za besedo. Ja, se bom kar strinjala s kolegico prej, ki je rekla, da danes nekako ni časa za neka strankarska obmetavanja. Tako da tudi sama ne bom reagirala na tisto, kar je bilo z druge strani do zdaj že vrženo v to smer. Danes je težka debata, res, ker se pogovarjamo o zelo ranljivi skupini in prisotnih je zelo veliko čustev. Gre Pogovarjamo se o ponovno všečnem predlogu zakona. Zelo težko zagovarjamo stališče, da ne bi želeli invalidom, invalidsko upokojenim, privoščiti višjih pokojnin; tu se absolutno strinjamo in tu smo absolutno verjetno vsi v tej dvorani na isti strani. Vemo, da so te pokojnine prenizke, in vemo, da je te pokojnine nujno dvigniti, čim hitreje. Tako da, igranje na neka čustva pa, na način, kot da smo kruti, da ne želimo ranljivim skupinam pomagati, da da da nimamo čustev, da nimamo empatije, to res ni na mestu. Edini razlog, zakaj jaz osebno danes v tem trenutku konkretno tega predloga zakona ne bom sprejela, je pravzaprav samo eden. In to je ta, da imam pred sabo in v rokah predlog zakonodajnih sprememb in dopolnitev SPIZdva, ki ga je že pripravila vlada, in v katerem se predvideva kar nekaj ukrepov, tudi na področju invalidskih pokojnin, med drugim določitev višjega odmernega odstotka invalidske pokojnine, zvišanje invalidske pokojnine, tudi v primerih poškodb izven dela, višja odmera nadomestil iz invalidskega zavarovanja in tako naprej. In to je edini razlog, zato ker jaz vladi želim, vladi hočem in vladi tudi moram zaupati, da bo to zadevo uredila v najkrajšem možnem času in mislim, da je sekretar, Božič, to zelo dobro v enem izmed svojih odgovorov prej tudi povedal. Se pa bojim, da je v resnici pravi razlog za SDS-ov predlog zakona tale današnji pravzaprav to, da se zavedajo, da sprejetje tega zakona pravzaprav zablokira postopek enega drugega zakona, ki bo omogočil že letos višje regrese. Ni problem v denarju, kot je rekla predlagateljica, problem, da se ta postopek zablokira je v samem postopku, tako zadeve tečejo pri sprejemanju zakonov. In, moram reči, da mi ni ušel zelo zadovoljen nasmešek predlagateljice, ko je bilo to dejstvo izpostavljeno. In škoda, da ga kamere verjetno niso pokazale, zaradi tega, ker je, mislim da, današnjo debato pravzaprav ravno tisti nasmešek postavil u pravi kontekst. Hvala lepa.